Voorzitter, op 6 april 2016 organiseerde Forum voor Democratie in Nederland een referendum over de goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. 61 van de stemmers vond dat Nederland deze overeenkomst niet moest goedkeuren. De reden dit verdrag is niet in het belang van Nederland. Het is weinig verrassend te noemen dat Oekraïne de afspraken in het verdrag heeft omzeild.

De kippenboeren in Nederland en de andere EU landen hebben er een oneerlijke concurrent bijgekregen.